Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo votato e approvato oggi il regolamento relativo agli alimenti ai fini medici speciali. Si conclude così un intenso e complesso processo negoziale, i cui obiettivi principali sono stati, da un lato, la semplificazione del quadro legislativo e il suo aggiornamento ai progressi tecnici e scientifici e, dall'altro, la garanzia di elevati livelli di tutela della salute di quei pazienti, per i quali una limitazione specifica è di vitale importanza. Si è quindi messo a punto un quadro giuridico rivolto a colmare i vuoti legislativi e a evitare sovrapposizioni inutili, mantenendo l'accento sull'importanza dell'innovazione per questo settore e determinando l'introduzione di garanzie intese a tutelare i consumatori da informazioni fuorvianti nell'etichettatura dei prodotti alimentari. Un quadro che prevede tenori massimi e divieti per l'uso di taluni pesticidi che riforma l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti. Un voto quindi quello di oggi di estrema importanza che dimostra la sensibilità dell'Unione europea alla tutela della salute dei suoi cittadini.